Myslím si, že po britskom referende máme dve základné poučenia. To prvé je, že populizmus je cesta do slepej uličky, pretože populisti vyhrali, ale nevedia, aké sú ďalšie kroky, nevedia ani, kto je ich líder, a nevedia, čo ďalej. To druhé poučenie je v tom, že ľudia si viac uvedomujú aj v Británii, aj v Únii, že sa navzájom potrebujeme. Preto je veľmi dôležité, aby sme usporiadali čo najlepšie vzťahy medzi Úniou a Britániou tak, aby sme zabezpečili vzájomný obchod, aby sme minimalizovali dosah škôd na postavenie občanov Únie v Británii. Myslím si, že je aj dôležité, aby pokračovali projekty, ktoré pripravilo slovenské predsedníctvo a ktoré sú dôležité z ekonomického hľadiska a to je spoločný digitálny trh, energetická únia, kapitálová únia, práve preto, že sú dôležité pre zníženie cien pre ľudí a prospešné pre všetkých.